He votado en contra de este informe destinado a intervenir en el mercado de los derechos de emisiones porque no va a mejorar la protección del medio ambiente y porque perjudica al sector industrial, cuya conciencia medioambiental se ha expresado con innovación, tecnología e inversiones que han dado evidentes resultados en términos de reducción de emisiones.

Centremos nuestros esfuerzos en extender esta conciencia al resto del mundo e idear procedimientos para evitar el dumping ambiental. Eso no se consigue perjudicando a nuestra industria, lo que puede favorecer cierres y deslocalizaciones que benefician a quienes no producen con nuestros estándares medioambientales.